Megítélésem szerint, mi európai parlamenti képviselők valamennyi európai adófizető állampolgárnak felelősséggel tartozunk azért, hogy megfelelő figyelemmel kísérjük az ő adójuk szabályszerű, megalapozott és törvényes felhasználását az Európai Unióban. Valamennyi

Tisztelt képviselőtársaim! Megítélésem szerint alapos és szakszerű munkát végzett az Európai Számvevőszék, amikor elkészítette a

Ugyancsak úgy gondolom, hogy megfelelő szakmai együttműködés alakult ki az Európai Számvevőszék és az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottsága között, ami záloga annak, hogy a Parlament megfelelő módon tudjon eleget tenni ellenőrző feladatának. Ugyancsak elismerés illeti Kallas biztos urat azért, hogy az elmúlt esztendőkben egyértelmű javulás tapasztalható az Európai Bizottság pénzügyi igazgatási tevékenységét illetően. Ugyanakkor egyetértek azokkal a képviselőtársaimmal, akik azt mondják, hogy nem csupán kedvező, hanem kimondottan kedvezőtlen, aggasztó jelenségekről is szól a Számvevőszék jelentése. Ezek közül mindenképpen ki kell emelnünk azt, hogy a kohéziós források felhasználása kapcsán 11 os mértéket elérő hibaszázalékot kellett megállapítania a Számvevőszéknek. Megítélésem szerint nélkülözhetetlen a hibák kijavítása érdekében, hogy pontosan jelöljük meg, kik, mikor, hol és milyen mulasztásokat követtek el, mert csak ez lehet annak a záloga, hogy ezeket a hibákat az elkövetkezendő időben kijavítsuk.